hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu frá meiri hluta fjárlaganefndar en meiri hlutann skipa ásamt mér háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson varaformaður nefndarinnar steinunn valdís óskarsdóttir guðbjartur hannesson illugi gunnarsson ármann krónu ólafsson ásta möller og herdís þórðardóttir sem sat lokafundinn í fjarveru bjarkar guðjónsdóttur þessir háttvirtir þingmenn eru meðflutningsmenn mínir á áliti þessu og framlögðum breytingartillögum miklar breytingar hafa orðið á íslensku efnahagsumhverfi frá því að fjárlagafrumvarpið var lagt fram á alþingi þann fyrsta október síðastliðinn hin snöggu umskipti hafa eðlilega sett mark sitt á störf fjárlaganefndar og ríkisstjórnar í

hóf störf við afgreiðslu frumvarpsins hefur hún haldið á fimmta tug funda og átt viðtöl við fjölmarga aðila að

nefndarinnar til viðræðna um tekjuhlið frumvarpsins þá hefur nefndin kallað fyrir fulltrúa ráðuneyta og einstakra stofnana samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa getur fjárlaganefnd vísað til annarra fastanefnda þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins sem fjalla um málefnasvið þeirra með bréfum dags níundi október og tuttugasta nóvember síðastliðnum óskaði nefndin eftir álitum fastanefnda þingsins um þá þætti frumvarpsins sem varða málefnasvið hverrar um sig nefndirnar hafa skilað álitum og eru þau birt sem fylgiskjöl með nefndarálitinu eins og fyrir er mælt í þingsköpum álit nefnda um úthlutun úr safnliðum verða birt í þingskjölum við þriðju umræðu samkvæmt ákvörðun fjárlaganefndar nefndin hefur lokið afgreiðslu flestra þeirra erinda sem henni bárust breytingartillögur sem varða afgreiðslu þeirra verða til umfjöllunar við þriðju umræðu samkvæmt ákvörðun fjárlaganefndar unnið er að frekari áætlunum um vissa útgjaldaliði frumvarpsins sem þurfa frekari skoðunar við meðal annars vaxtagjöld af auknum skuldum sem ríkissjóður þarf að taka á sig í kjölfar áfalla í fjármálakerfi landsins einnig er unnið að endurmati á verðlags og gengisforsendum frumvarpsins fimmta og sjöttu grein bíða enn fremur þriðju umræðu fjárlaga þær breytingartillögur sem nú eru lagðar fram við aðra umræðu eru tillögur þær sem ríkisstjórnin hefur lagt fram og voru teknar til umfjöllunar í fjárlaganefnd í annarri viku desember þar að auki er í breytingartillögunum sá hluti tillagna forsætisnefndar um fjárheimildir alþingis tvö þúsund og níu sem lýtur að rekstri þingsins og stofnana þess hér verður fyrst gerð stuttlega grein fyrir meginbreytingum sem varða tekjuhlið frumvarpsins í endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir að tekjur verði þrjú hundruð níutíu og fimm komma átta milljarðar króna sem er fimmtíu og fjögur komma sex milljarða króna lækkun frá frumvarpinu

einn milljarður króna þannig að hallinn eykst um þrjátíu og sex komma tvo milljarða króna efnahags og skattanefnd mun síðan einnig gera grein fyrir áhrifum skattalagabreytinga á tekjur ríkissjóðs fyrir þriðju umræðu fjáraukalaga og fjárlaga breytingartillögur þær sem eru til umfjöllunar

að í sparnaðartillögum í rekstrarútgjöldum og tekjutilfærslum nemi um það bil nítján milljörðum króna eða um fjögur og hálft prósent af heildarútgjöldum ríkissjóðs til þessara málaflokka er bæði um að ræða hagræðingu í núverandi rekstri og frestun verkefna sem ekki eru komin til framkvæmda með þessum og fleiri aðgerðum mun halli ríkissjóðs verða hundrað sextíu og fimm hundrað sjötíu milljarðar króna

í áætlunum ríkisstjórnarinnar er gengið út frá því grundvallarviðmiði að sparnaður komi sem minnst niður á velferðarkerfinu menntakerfinu heilbrigðiskerfinu og löggæslu en þess í stað verði meiri áhersla lögð á hagræðingu í rekstri ráðuneyta og hefðbundinna stjórnsýslustofnana staðinn er vörður um kjarabætur til millitekju og láglaunahópa hlutfallslega verður mesti samdráttur rekstrargjalda í utanríkisþjónustunni og hjá æðstu stjórn ríkisins en almennt er samdráttur í rekstri ráðuneyta á bilinu fimm til sjö prósent gert er ráð fyrir að gjöld og samningar sem taka breytingum á milli ára samkvæmt verðlagi hækki í samræmi við þær áætlanir sem settar voru fram í fjárlagafrumvarpinu í byrjun október þar sem verðhækkanir ársins tvö þúsund og átta voru áætlaðar ellefu og hálft prósent en hækkun ársins tvö þúsund og níu var áætluð fimm komma sjö prósent er þetta nokkuð lægra en mælingar og spár gera ráð fyrir nú

aðra bótaþega kjör lægst settu lífeyrisþeganna hafa aldrei verið betri samanborið við lægstu laun í landinu af einstökum liðum má nefna að fallið verður frá aukningu útgjalda til þróunaraðstoðar mótframlagi í endurhæfingarsjóð verður frestað framlög til sókna verða

áætluðum kostnaði við nýframkvæmdir ársins þrátt fyrir þessar breytingar munu framkvæmdir næsta árs nema ríflega fjörutíu og einum milljarði króna sem er svipuð upphæð og framkvæmt var fyrir á þessu ári þetta þýðir að árið tvö þúsund og níu verður samt sem áður eitt mesta framkvæmdaár sögunnar með tilliti til fjárveitinga ríkisins helmingur af sparnaði í nýframkvæmdum verður í vegagerð en af öðrum einstökum liðum má nefna að frestun verður á framkvæmdum vegna nýrrar flugvélar og varðskips landhelgisgæslunnar dregið verður úr fjölgun leiguíbúða og húsbyggingu á vegum stofnunar árna magnússonar verður slegið á frest að lokum er gerð grein fyrir breytingu á b og c hlut stofnunum í þingskjölum númer þrjú hundruð þrjátíu og níu og þrjú hundruð fjörutíu

nokkrar breytingar og fjárlagagerðina breytt verkaskipting milli heilbrigðis og félagsmálaráðuneytis meðal annars um öldrunarmál í upphafi ársins hefur í för með sér flutning á milli liða í fjárlögum skiptingu og útfærslu fjárheimilda til rekstrar öldrunarþjónustu milli ráðuneytanna er ekki lokið og nú er fyrirhugað að tillögur um það efni komi fram við þriðju umræðu frumvarpsins það kann að hafa í för með sér flutning á milli fjárlagaliða til leiðréttingar þar sem um er að ræða tugi milljarða og þá er þess vegna afar mikilvægt milli annars og þriðju umræðu að endurrýna þær tillögur sem hér eru sýndar og mun ég fara þess á leit fyrir hönd fjárlaganefndar að félagsmálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti hafi með sér samráð og samvinnu um endurrýni á ráðstöfun fjár fjárheimildum á nokkrum tilgreindum fjárlagaliðum sem snerta verkefnatilflutninginn eins og greint var frá í fjárlagafrumvarpinu við fyrstu umræðu stór hluti vinnu fjárlaganefndar undanfarnar vikur hefur verið að fjalla um atriði er tengjast safnliðum frumvarpsins svo og verkefnum tengd húsafriðun bátafriðun svo og ýmsum fornleifaverkefnum í ljósi þess að umræddum umsóknum og beiðnum um fund hefur alltaf fjölgað á milli ára vil ég ítreka þá skoðun mína að skoða verði í heild sinni umrætt vinnulag alþingis sem í nokkru gæti leitt af sér styrkingu sjóða en ekki síður að umræddir fundir fari fram mun fyrr á árinu en ella um þessi atriði þarf að nást sátt innan alþingis en uppi eru þverpólitískar skoðanir á núverandi vinnulagi tel ég að brúa megi bil beggja hópa í þessum efnum eins og svo oft áður þegar til samvinnu og sátta kemur hér við aðra umræðu verður ekki fjallað um úthlutunartillögurnar en það verður gert við þriðju umræðu hæstvirtur forseti

leiðarljós sem stofnanir geta stuðst við með frumvarpinu var í fyrsta sinn lagður fram rammi um umfang og forgangsröðun ríkisútgjalda til næstu fjögurra ára í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sett er fram meginstefna í hagstjórn og viðmið um tekjuöflun og raunvöxt útgjalda ríkissjóðs því miður hafa þær forsendur sem frumvarpið byggði á brostið að nokkru og nú ríkir veruleg óvissa um þróun ýmissa hagstærða fjárlagarammi til nokkurra ára styrkir hinsvegar vinnu ráðuneytanna en ekki síður hefur fjárlaganefndin aðra aðkomu og skýrari að yfirferð frumvarpsins og vinnu við breytingartillögur það er ekki heppilegt vinnulag að þurfa á fjölmörgum löngum fundum í aðdraganda þessarar vinnu að kalla eftir minnisblöðum og skýringum sem þyrftu að koma á hraða ljóssins á sama hátt er ekki heppilegt að stór hluti af tíma fjárlaganefndar fari í það á þessum tíma ársins að hitta aðila vegna einstakra verkefna vítt og breitt hringinn í kringum landið það má gera á öðrum tíma eins og ég hef áður vikið að ég hef verið talsmaður þess að styrkja yfirferð þingsins á lokafjárlögum taka til umfjöllunar allar stjórnsýsluúttektir ríkisendurskoðunar en ekki hvað síst styrkja eftirlitshlutverk þingsins sem tengist framkvæmd fjárlaga það hefur nokkru orðið ágengt í þessum efnum að mínu mati síðastliðnum mánuði samskipti þingsins og undirstofnana þess eru nú með betri hætti en áður upplýsingar koma fyrr en mikilvægast er að fjárlaganefndarsvið hafi með beinum hætti aðgang að upplýsingakerfum ríkisins til að yfirfara stemma eða rýna þær fjárveitingar sem til staðar eru á undanförnum árum hefur fjármunum verið ráðstafað umfram heimildir á allt að fjórðungi fjárlagaliða agi og festa skiptir miklu þegar kemur að fjármálastjórn og ráðstöfun fjármuna vissulega geta verið eðlilegar skýringar á því af hverju ráðstöfun er ekki í samræmi við heimildir en í samanburði við þær þjóðir sem við berum okkur gjarnan við þekkist það ekki að ráðstöfun fari fram án heimildarákvæða það er því hlutverk okkar allra sem komum að fjárlagagerðinni og framkvæmd fjárlaga að tryggja að við höldum okkur við þann ramma og það skipulag sem okkur er skapað ákvæði reglugerðar um framkvæmd fjárlaga eru skýr og gefa fyrirmæli um að virða beri fjárlögin til fjárheimilda en ekki sem áætlun sem aðeins beri að hafa til hliðsjónar það er skýrt að alþingi fer með fjárveitingavaldið og það er á ábyrgð alþingis ráðuneyta og forstöðumanna stofnana að sjá til þess að fjárlögin séu virt strax í upphafi þegar núverandi fjárlaganefnd kom saman fyrir átján mánuðum síðan voru gefin skýr fyrirheit um það að fjárlaganefndin myndi á komandi mánuðum og árum sinna því hlutverki sínu er lýtur að eftirliti með framkvæmd fjárlaga það tengist þeirri ábyrgð sem fjárlaganefndinni er falin fyrir hönd alþingis

sem fer með fjárveitingavaldið nefndin breytti verulega um vinnulag og hefur fjallað ítrekað um framkvæmd fjárlaga það er vel það ber einnig að nefna að mikilvægt er að reglur um flutning fjárheimilda á milli verkefna og á milli ára verði gerðar skýrari en þær virðast nú vera þá ber að leggja áherslu á að sameiginlegur skilningur um grundvallaratriði er varðar framkvæmd fjárlaga þarf að vera hverju sinni til staðar hjá þeim aðilum sem vinna að framkvæmdinni og eða eftirlitinu á það virðist skorta að nokkru það liggur fyrir hæstvirtur forseti að ríkisendurskoðun hefur á undanförnum árum gert athugasemdir í skýrslum sínum um framkvæmd fjárlaga

ítreka ber því mikilvægi þess að endurrýna og gera úrbætur á verklagi sem miða að því að framkvæmd fjárlaga sé með betri hætti en nú er niðurstaða fjölmargra skýrslna greinargerða og yfirlita frá fjármálaráðuneytinu til fjárlaganefndar sýna að þess sé þörf fjárlaganefndin hefur tekið þátt í þessu átaki með fjármálaráðuneytinu og ríkisendurskoðun og er það von mín að sú niðurstaða leiði okkur að markvissari ríkisrekstri og meiri aga og festu í kerfinu en það eru þeir hlutir sem við höfum leitað eftir og viljum finna stað forseti alþingis skipaði nýlega nefnd sem skilar á næsta ári skýrslu um þingeftirlit vonandi mun sú skýrsla leiða til þess að hlutverkin verði skýrari og framkvæmdinni fundinn farvegur í ljósi breytinga á römmum stofnanna verður erfiðara fyrir forstöðumenn að stýra fjármálunum en ella hefði orðið stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð þarf að fara saman forstöðumenn bera ábyrgð á því að viðkomandi stofnun haldi sig innan ramma fjárlaga því samkvæmt fyrstu málsgrein fertugustu og níundu grein laga númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö um fjárreiður ríkisins bera forstöðumenn og stjórnir stofnana ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir þeirra séu í samræmi við heimildir þá má minna á hæstvirtur forseti að þar sem skipuð er stjórn til þess að annast rekstur og stjórn stofnunar hefur hún þær skyldur sem forstöðumenn hefðu ella þetta á til dæmis við e hluta stofnanir ríkisins fjárlaganefnd vinnur nú sameiginlega að gerð frumvarps um breytingar á lögum um ríkisendurskoðun númer áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og sjö þar sem gert er ráð fyrir að við fyrstu málsgreinar tíundu grein bætist nýr málsliður sem heimili ríkisendurskoðun að veita fjárlaganefnd alþingis aðgang að þeim gögnum sem hún aflar samkvæmt fyrstu málsgrein áðurnefndra laga nefndarmenn verða þá bundnir þagnarskyldu um þá vitneskju sem þeir fá í nefndinni ef ríkisendurskoðandi kveður svo á um þetta mun styrkja mjög aðkomu og eftirlitshlutverk alþingis gagnvart e hluta stofnunum fjárlaganefnd mun hér eftir sem hingað til fylgjast með framkvæmd fjárlaga innan ársins en beinir þeim tilmælum til stjórnvalda að halda sig innan heimilda fjárlaga sem mun auðvelda ríkisreksturinn áætlunargerðina og um leið hefur það jákvæð þjóðhagsleg áhrif ég held einnig að það sé nauðsynlegt í ljósi stöðunnar að kalla á þá aðila sem fara með þessi mál í byrjun næsta árs ræða við þá gera ákveðnar kröfur um verklag upplýsingar og svo framvegis hæstvirtur forseti fram kom við fyrstu umræðu fjárlaga að nauðsynlegt væri að fjárlaganefnd færi ítarlega ofan í málefni ráðuneyta og undirstofnana þeirra eins og ég sagði áðan stendur í nefndarálitinu að nefndin hefur haldið á fimmta tug funda og fengið hundruð gesta á fundi sína meðal annars til að fá skýra mynd svo sem á rekstri einstakra stofnana og ráðuneyta af því tilefni vil ég árétta að gott samstarf var í nefndinni og ég vil sérstaklega þakka nefndarfólki í fjárlaganefnd fyrir gott samstarf í þeirri vinnu að sjálfsögðu getur stjórn og stjórnarandstöðu greint á í ýmsum málum það geta verið uppi ólíkar skoðanir ég ítreka hins vegar þann vilja minn sem formaður að ná fram sem bestum upplýsingum og rökræðum í starfi nefndarinnar og þeir sem eldri og reyndari eru en ég í störfum fjárlaganefndar hafa vafalaust tekið eftir þeirri stefnubreytingu sem innleidd hefur verið í vinnubrögðum nefndarinnar þar hefur verið tekið upp nýtt vinnulag sem á eftir að þróast enn frekar um leið og ég þakka nefndarmönnum meiri hlutans og minni hlutans þann stuðning sem hefur myndast um hið nýja vinnulag vil ég samt sem áður sérstaklega þakka háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðunnar þeim jóni bjarnasyni guðjóni a kristjánssyni og magnúsi stefánssyni fyrrverandi formanni fjárlaganefndar en ekkert síður fyrrverandi fjárlaganefndarmanni bjarna harðarsyni nærvera þeirra umliðnar vikur og mánuði hefur verið okkur hinum ómetanleg í því aðhaldi sem þeir sýna okkur í stjórnarmeirihlutanum þá ber að þakka starfsfólki nefndasviðs alþingis sérstaklega þá sérstaklega fjárlaganefndarskrifstofu sem hefur lagt á sig ómælda vinnu undir gífurlegu vinnuálagi það starfsfólk á heiður skilið fyrir skipuleg og fagleg vinnubrögð í hvívetna en nefndarmenn meiri og minni hluta hafa notið aðstoðar þeirra í hvívetna þá hefur nefndin einnig notið aðstoðar ríkisendurskoðunar og fjármálaráðuneytis einnig hafa einstök ráðuneyti veitt nefndinni upplýsingar og aðstoð hæstvirtur forseti það er með mikilli ánægju sem ég lýk máli mínu og ítreka það sem áður hefur komið fram hér á hinu háa alþingi við höfum öll sett okkur afar metnaðarfull markmið á mörgum sviðum sem öll eiga það sameiginlegt að stuðla að aukinni velsæld íslensku þjóðarinnar við núverandi hagstjórnar og efnahagsaðstæður skiptir það miklu að geta horft fram á veginn til að gera sér enn betur grein fyrir því hvert stefnir í ríkisrekstrinum og um leið hjá íslenskri